Így módom nyílik a két konkrét javaslatom megfogalmazására is. A szocialista frakció támogatja az ITER megépítését, ugyanakkor nem fogadja el, hogy százmillió euró költségvetési átcsoportosítás történjen a 7 es számú kutatási keretprogram terhére, hiszen a 7 es számú keretprogramra szükség van az európai célok eléréséhez. Azt szeretnénk, hogy a versenyképességi, innovációs keretprogram, a transzeurópai közlekedési hálózat és a transzeurópai energetikai hálózat finanszírozásához az intézményközi megállapodás

Köszönöm szépen, és gratulálok a jelentéstévőnek.